Die EZB schaffe Wachstum und Beschäftigung, nur die Inflation müsse steigen, deshalb werde weiter Geld gedruckt. Draghi hat fürwahr mehr Geld gedruckt als irgendwer, irgendwann, irgendwo seit

2009 war die Wirtschaft der EU deutlich größer als die US Wirtschaft. Auch die Finanzkrise traf die USA härter. Dann kam Draghi, und 2018 hatte die EU weiter mehr Menschen, aber die kleinere Wirtschaft. Die Jugendarbeitslosigkeit in Südeuropa beträgt bis zu 35 welch ein Erfolg bei immer weniger Jugendlichen! In Deutschland schmelzen Erspartes und Altersversorgung dahin wie die Gletscher im Sommer. Draghi hinterlässt verbrannte Erde. Wem zum Nutzen? Erstens den Großvermögenden, die weiter das Ihre mehren, und zweitens den unverantwortlichen Regierungen, denn ohne Draghis Negativzinsen könnte sich Frau Merkel ihre Weltrettungsfantasien gar nicht leisten.